Miały do tego prawo Węgry, Polska, Hiszpania, Włochy. Każdy na swój sposób, bo każdy zna swoje społeczeństwo, swoje mechanizmy, a także swoją konstytucję. Węgrzy postąpili zgodnie ze swoją konstytucją, zgodnie z demokracją i nam nie wolno się mieszać do tego, że chcą chronić swoich obywateli przed śmiercią. Historia nas oceni i warto, żebyśmy zajęli się tu i teraz walką z kryzysem gospodarczym, który będzie po pandemii,